Ona má tato země nejen velký energetický potenciál, ale je to klíčový spojenec a partner pro Evropu na Kavkaze.

Myslím si, že nesmí být utuchající, je důležité, aby právní stát byl prohlubován a ne oslabován politizací. A pokud Gruzie v tomto svém úsilí vytrvá, tak si myslím, že má naše srdce otevřené.